Herr Präsident, Herr Kommissar Vella, Frau Kollegin Rodust, liebe Schattenberichterstatter! Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. 21 Monate Verhandlungen liegen hinter uns, und man kann heute feststellen Insgesamt haben wir ein gutes und ausgewogenes Verhandlungsergebnis. Für unsere Fischer haben wir einfache und unbürokratische Regeln nach dem Vorbild des Ostseeplans. Es wird eine nachhaltige Befischung nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auch in Zukunft möglich sein. Und Frau Rodust hat es gerade gesagt für die weiteren Brexit Verhandlungen bietet dieser Plan jetzt eine gute Grundlage. Das ist sehr wichtig. Es gibt leider und das ist angesprochen worden jetzt von sehr einseitig argumentierenden Umweltverbänden den Aufruf, gegen diesen Plan zu stimmen. Ich halte diesen Aufruf für extrem fahrlässig. Wir als EVP können dem Verhandlungsergebnis zustimmen. Es sind viele Kompromisse gemacht worden, aber im Ergebnis können wir diesem Plan jetzt zustimmen, und deshalb werden wir dem Plan auch zustimmen.